Ich hätte mir gewünscht, dass man dem Antrag der ALDE folgt, wonach das Jahr 2013 auch der wirtschaftlichen Erholung nach der finanziellen Konsolidierung gewidmet sein soll.